Herr Präsident, meine lieben wenigen Kollegen, die noch da sind, liebe Besucher!

In vielen Sonntagsreden hat die EU Kommission gefordert, kleine und mittelständische Unternehmen auch wirklich zu unterstützen und Bürokratie abzubauen.

Wir müssen aktiv dabei sein und ich fordere daher alle auf, dass wir hier weitermachen nicht nur die, die jetzt nicht hier sind, sondern uns alle, die in diesem Parlament Bürgervertreter sind!